Belet, votre rapporteur, pour avoir signalé des aspects importants tenant à la nécessité de renforcer les mesures de protection sanitaire pour ce qui concerne la contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour le bétail. Je voudrais également rappeler que la proposition de la Commission pour une refonte du règlement

Toutes les autres dispositions, Mesdames et Messieurs les députés, sont présentées pour codification et sont donc restées inchangées dans la proposition. La Commission n'est donc pas en mesure d'accepter, je le dis très sincèrement, les amendements présentés dans le rapport Belet.

La première raison, c'est le respect strict de l'accord sur le recours à la procédure de la refonte conclu entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Compte tenu de cet accord interinstitutionnel et de la logique même de la refonte, les parties codifiées d'une proposition de refonte ne peuvent pas faire l'objet d'amendements, sauf circonstance tout à fait exceptionnelle. L'objectif est de se doter d'un outil pour, notamment, assurer la cohérence dans laquelle il s'avère nécessaire que des modifications soient introduites. Le respect strict de cette discipline consentie est une condition importante pour garantir l'équilibre interinstitutionnel et le droit d'initiative de la Commission. Le non respect de l'accord interinstitutionnel par une institution aurait pour conséquence de rendre de facto impraticable le recours à cette technique législative et cela priverait les institutions d'un outil important pour l'objectif Mieux légiférer qui a été mis en place dans l'objectif d'augmenter la transparence au service des citoyens.

Le premier amendement voté par la commission ITRE vise la base juridique.

La plupart des autres amendements sont liés à ce changement de base juridique. La Commission considère que cet amendement à la base juridique n'est pas justifié. Il serait même contraire au principe contenu à l'article 106 bis du traité Euratom, selon lequel lorsque ce traité contient des dispositions spécifiques régissant une matière particulière, il prime sur le traité de l'Union européenne et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Comme vous le savez, la validité de l'article 31 du traité Euratom a été confirmée par la Cour dans son arrêt C

L'article 31 du traité Euratom est la seule base juridique objectivement justifiable pour cette proposition. Telles sont les limites juridiques, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, et c'est en fonction de ces limites juridiques que la Commission a conclu qu'elle souhaitait le rejet des amendements du rapport de M.